Force est de constater que ce ne fut pas le cas. Deuxièmement, après avoir clairement manqué de solidarité interne face à la crise, l'Union européenne a le devoir d'être chef de file pour l'en sortir.

Cela crée l'obligation, pour les États membres et pour l'Eurogroupe, d'assurer la coordination des politiques économiques nationales. L'euro ne doit pas être le symbole de la vie chère pour nos concitoyens, et notre devoir aujourd'hui, à l'issue de ces Conseils d'étape, n'est plus seulement de rassurer les marchés. Il est de rassurer les citoyens sur notre capacité à sortir de la crise ensemble. Troisièmement, le durcissement de la discipline budgétaire, en ces temps de crise, ne doit pas aggraver la récession. Nous voulons des preuves, des preuves que la stratégie 2020 sera effectivement accompagnée par des moyens financiers suffisants pour développer, mais aussi orienter l'économie vers les dépenses d'avenir, vers l'emploi et vers les investissements solidaires et fertiles. Nous devons entendre, Messieurs les Présidents, la mise en garde qui s'exprime aujourd'hui dans la colère, et bientôt la peur.